Hvala lepa za besedo in hvala lepa za vprašanje. Zdaj stanovanjsko problematiko tako mladih družin kakor na sploh, ureja v največji meri Ministrstvo za okolje in prostor. Zdaj na kratko lahko odgovorim, da Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve, problematiko ureja v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, in sicer ko ureja pravico do subvencije najemnine, do katere so upravičene osebe oziroma družine, če dohodek ali osebe oziroma družine ne presega meje dohodkov, ki jih določa zakon. Zakon torej tudi nima posebne ureditve za mlado družino. Temeljni kriterij seveda je materialni položaj družine kot take. Ker ste me pa tudi vprašali glede rodnosti, bi želela to tudi izpostaviti, da se na ministrstvu, ob upoštevanju vseh demografskih trendov in pa demografske slike, ki se kaže v Sloveniji, zelo intenzivno ukvarjamo tudi s tem vprašanjem. Ugotavljamo ne glede na to, da imamo eno najboljših družinskih politik v Evropi, po oceni OECD smo kar na tretjem mestu, to ne vpliva na število rojstev. Nenazadnje tudi sama družinska politika oziroma, sami finančni transferji, ne vpliva, dokazano ne vplivajo, s tem so se ukvarjale tudi druge države članice, na število rojstev. Sama, ampak moje osebno mnenje je, da, je, izziv, ki je pred nami, mogoče naslavljati tudi s predvsem, z naslovom, kako usklajevati poklicno in pa zasebno življenje. Mislim, da je to tista tema, o kateri moramo začeti govoriti, kajti po moji oceni se bodo mlade družine, lažje in prej, odločale za, otroke oziroma za družine, v kolikor bojo lažje usklajevale tako poklicno kot pa tudi zasebno življenje. Hvala.